Señora Presidenta, mi Grupo ha venido defendiendo con firmeza aumentar el presupuesto de investigación para el desarrollo de tecnologías energéticas sostenibles, y seguirá haciéndolo en las negociaciones del próximo Programa marco. Pero para que los resultados de la investigación puedan contribuir a los objetivos de nuestra política energética en materia de eficiencia y de energías renovables, necesitan ir acompañados de dos tipos de medidas también muy importantes en primer lugar, medidas de apoyo a acciones destinadas a promover la penetración en el mercado de las tecnologías energéticas resultantes y, en segundo lugar, medidas para eliminar las barreras no tecnológicas, que podrían confundirse con fallos del mercado, y hacerlo potenciando actividades de capacitación, de formación, de sensibilización, y movilizando inversiones locales y, también, a los actores implicados, como es el caso del Pacto de las

Hasta ahora, el programa Energía inteligente Europa cubría con notable éxito estos objetivos, tal como han puesto de manifiesto las distintas evaluaciones que se han hecho un programa que, además, se ha destacado también por su apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Por ello, quiero dejar claro, aquí y ahora, el apoyo de mi Grupo a la continuidad de los objetivos del programa y nuestro compromiso para dotarlo de una sólida y clara financiación.